virðulegi forseti góðir íslendingar í október síðastliðinn kom úrskurður mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna þar sem kveðið var á um það að íslendingar brytu gegn mannréttindum brytu gegn tuttugasta og sjöttu grein samningsins alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hver einasta ríkisstjórn sem bæri virðingu fyrir sjálfri sér og mannréttindum borgara sinna í lýðræðisþjóðfélagi hefði að sjálfsögðu brugðist við með fyrsta mögulega hætti og mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna gaf ríkisstjórninni hundrað áttatíu daga til að bregðast við nú eru eingöngu sextán dagar eftir af þessum hundrað áttatíu daga fresti til þess að bregðast við og taka upp og virða mannréttindi í landinu gjafakvótakerfið er óréttmætt það brýtur gegn jafnréttisákvæðum alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi það er niðurstaða úrskurðarnefndar mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna við nokkrir þingmenn höfum krafist þess og lagt fram á alþingi þingsályktunartillögu um að alþingi álykti að farið verði að niðurstöðu mannréttindanefndarinnar hún hefur fengist rædd og þingmenn allra flokka nema sjálfstæðisflokksins tóku undir þessi sjónarmið samt sem áður bólar ekki á afgreiðslu og engum aðgerðum af hálfu sjávarútvegsráðherra eða ríkisstjórnarinnar ríkisstjórn sem ætlar sér að sækjast eftir sæti í öryggisráði sameinuðu þjóðanna á það ekki skilið meðan hún neitar að virða mannréttindi borgara sinna á ársafmæli ríkisstjórnarinnar síðastliðinn föstudag sagði forsætisráðherra að um áttatíu prósent efnisatriða stjórnarsáttmálans væru í höfn háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson vék að því hér áðan í umræðunni að þá mundi ríkisstjórnina þrjóta örendið einhvern tíma eftir tvo mánuði mér reiknaðist til að það væri í byrjun ágúst og þá væri eðlilegt að menn annað hvort endurnýjuðu stjórnarsáttmálann eða við tæki ný ríkisstjórn er það nú svo að ríkisstjórnin hafi farið þannig að hún hafi framkvæmt svona mikið af stjórnarmálanum eða því sem þar stendur ég vil benda á það hæstvirtur iðnaðarráðherra að síðastliðið sumar fóru stjórnarþingmenn og ráðherrar mikinn um það að við trónuðum á toppnum varðandi velmegun og það hvernig lífskjör væru hér betri en nokkurs staðar annars staðar í veröldinni ég benti á það við þær umræður að við byggjum við skuldsetta velmegun og að þeir sem þökkuðu sér sólskinið eins og segir í gömlu kínversku máltæki yrðu að sætta sig við það að þeim yrði kennt um rigninguna hvernig er umhorfs í íslenskum efnahagsmálum í dag verðbólga síðustu þrjá mánuði mælist tuttugu og átta prósent gengi krónunnar hefur fallið um tuttugu og fimm prósent eða fjórðung frá áramótum og vísitala neysluverðs til verðtryggingar hækkar og hækkar ekki sjást nein merki um að það sé dregið úr umsvifum hins opinbera sem nálgast nú eða er að fara yfir helming af vergri þjóðarframleiðslu

lagði í dag fyrir alþingi að heimilað yrði að ríkissjóður fengi að taka allt að fimm hundruð milljarða lán til að endurlána seðlabanka íslands þetta er meðal annars herkostnaður okkar af gjaldmiðlinum og óábyrgri efnahagsstjórn undanfarinna ára í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir með leyfi forseta eitt brýnasta verkefni nýrrar ríkisstjórnar er að tryggja stöðugleika í efnahagslífinu í þágu heimila og atvinnulífs markmið hagstjórnar er að tryggja lága verðbólgu og lágt vaxtastig betra jafnvægi í utanríkisviðskiptum jafnan og öflugan hagvöxt og áframhaldandi trausta stöðu ríkissjóðs með þetta í huga er eðlilegt að háttvirtir þingmenn steinunn valdís óskarsdóttir komi hér upp og segist vera stolt af því að vera í stöðu og fylgismaður ríkisstjórnarinnar því hvað hefur nú gengið eftir af þessu eru áttatíu prósent af þessum fyrirheitum sem hefur verið efnt ríkir hér stöðugleiki í efnahagslífinu ónei er markmið hagstjórnarinnar að nást að tryggja lága verðbólgu nei verðbólgan mælist tuttugu og átta prósent síðustu þrjá mánuði eins og ég vék að áðan er það þannig að það sé lágt vaxtastig ónei við búum við evrópumet í háum vöxtum og óhagkvæmustu lánakjör fyrir almenning í landinu er jafnvægi í utanríkisviðskiptum já það hefur kannski aðeins þokast í þá átt spurningin er síðan búum við við jafnan og öflugan hagvöxt svarið við þessari spurningu er líka nei nei það má búast við því að hagvöxtur á íslandi í ár verði neikvæður hvorki jafn og öflugur eða jákvæður þetta er árangurinn sem við horfum á þetta er ísland í dag og þetta er viðfangsefni sem verður að takast á við og við komumst ekki hjá að gera í umræðunni hér áðan sagði hæstvirtur forsætisráðherra að erfiðleikarnir muni víkja fyrir betri tíð og ég er honum hjartanlega sammála það mun gerast þetta er vissulega rétt en það er vegna þess að þjóðin býr yfir dug þolgæði og áræði til að takast á við vandamálin önnur og dugmikil ríkisstjórn mundi auðvelda þjóðinni þá vegferð góðar stundir